virðulegi forseti við ræðum hér tillögu til þingsályktunar um leikskóla að loknu fæðingarorlofi sem er hér flutt af þingflokki vinstri hreyfingarinnar græns framboðs og var flutt á nýliðnu sumarþingi og er endurflutt hér nánast óbreytt

verða send út til umsagna og fá

nánast samhljóða jákvæð og ég mun fara lítillega yfir hér í ræðu minni við umræðuna í september þegar mælt var fyrir málinu má segja að hafi ríkt þverpólitískur stuðningur við málið hér í þingsal enda er um að ræða tillögu sem lýtur að samþættingu og samhæfingu þjónustu við barnafjölskyldur í landinu

ríkis að kjörum og daglegu lífi barnafjölskyldna í landinu við erum hér að ræða að setja þessa hugsun í skipulegan farveg að samfélagið beri í sameiningu ábyrgð á tímabilinu frá því að fæðingarorlofi lýkur þar til hið skipulega leikskólastarf tekur við og þetta hefur auðvitað verið viðfangsefni fjölskyldna um ára og áratuga skeið ef svo má að orði komast að vinna úr þeim vanda sem upp kemur þegar fæðingarorlofi lýkur og áður en skipuleg daggæsla eða leikskóli tekur við tillagan byggir á fyrri ákvörðun um það að fæðingarorlofsrétturinn verði tólf mánuðir frá fyrsta janúar tvö þúsund og sextán að telja og tillagan byggir enn þá á þeirri forsendu þó svo að því miður í nýframlögðu fjárlagafrumvarpi hafi núverandi ríkisstjórn horfið frá þeim áformum ég tel að það sé samt sem áður ekki rætt til þrautar hver framtíðarsýnin eigi að vera hvað það varðar þannig að það hlýtur að vera hluti af þeirri vinnu sem þessi þingsályktuanrtillaga sem hér er mælt fyrir þurfi að taka mið af það er hvernig reiði af fyrri áformum um að lengja fæðingarorlofsréttinn í tólf mánuði og þá frá fyrsta janúar tvö þúsund og sextán að telja hér er gert ráð fyrir því að samhliða þeirri breytingu sjáum við hreyfingu hinum megin frá ef svo má að orði komast að í gegnum samráð af þessu tagi verði létt þessari óvissu af foreldrum og ungbarnafjölskyldum þeirri óvissu sem ríkir um dagvistunarmál og leikskólamál má eiginlega segja daglegt líf þessara barna eða þessa aldurshópi sem um ræðir með því móti að sveitarfélögin sjái til þess að leikskólar standi ársgömlum börnum opnir þannig verður unnt að tryggja bæði velferðar og uppeldismarkmið samfélagsins og sveitarfélaganna ríkisins og fjölskyldnanna í sameiningu að þau markmið nái fram að ganga tillagan eins og hún er sett fram hér og er samhljóða þeirri sem var mælt fyrir í febrúar eins og áður segir hljóðar þannig með leyfi forseta alþingi ályktar að fela mennta og menningarmálaráðherra að skipa í samráði við innanríkisráðherra nefnd með þátttöku sveitarfélaganna sérfræðinga hagsmunaaðila og stjórnmálaflokka er geri tillögu að áætlun um hvernig sveitarfélögin standi að því að bjóða leikskólaúrræði strax og fæðingarorlofi lýkur miðað verði við að þegar fæðingarorlofið hefur verið lengt í tólf mánuði árið tvö þúsund og sextán verði sveitarfélög um landið reiðubúin að veita þjónustuna nefndin skili tillögum til ráðherra fyrir fyrsta febrúar tvö þúsund og fjórtán virðulegur forseti ég tel rétt að fara lauslega yfir þær umsagnir sem hafa borist því að þær endurspegla að mjög miklu leyti væntanlegt umfjöllunarefni allsherjar og menntamálanefndar um þessa tillögu og þá kannski í fyrsta lagi sú umsögn sem kemur frá alþýðusambandi íslands þar sem áréttað er að hér sé um að ræða stefnumál sem sé eitt af baráttumálum verkalýðshreyfingarinnar á íslandi sem snýst um að stuðla að samræmingu fjölskyldulífs og atvinnu barnaheill fagna tillögunni sem fram kom nú í september og fleiri aðilar eru til þess að fagna henni en það er rétt að nefna það hér í þessu samhengi að áhyggjuraddir komu frá félagi dagforeldra sem telja að þarna sé vegið að starfsumhverfi þeirra og hafa áhyggjur af því að vinna af þessu tagi sé ekki endilega

ég tel í ljósi þeirra vangaveltna sem fram koma í umsögn félags dagforeldra rétt að geta þess að sjálfsagt sé að þeir aðilar komi að vinnunni með þá sérfræðiþekkingu sem þar hefur skapast og með þá miklu reynslu sem dagforeldrar búa yfir í því að sinna nákvæmlega þessu aldursbili sem hér er fyrst og fremst til umfjöllunar það sem eru kannski mestu tíðindin ef svo má að orði komast í þeim umsögnum sem fram hafa komið

enda sé það í sjálfu sér markmið til langs tíma að sveitarfélögin geti komið að vistun svo ungra barna þegar til lengri tíma er litið í umsögninni segir með leyfi forseta sambandið leggur áherslu á að áður en tillögur eru settar fram um að öll sveitarfélög bjóði upp á leikskólavist frá tólf mánaða aldri þarf að liggja fyrir ítarleg stöðu og kostnaðargreining virðulegi forseti ég get ekkert annað en tekið undir þessi sjónarmið og það er auðvitað það sem viðkomandi nefnd mundi taka að sér að gera eða starfshópur það er að fara ítarlega yfir kostnaðar og stöðugreiningu þessa máls því að þetta er um að ræða stóra kerfisbreytingu og mér finnst afar jákvætt að samband sveitarfélaga skuli taka á þessari tillögu með þessum hætti og líta svo á að hér sé ekki um einkamál hvers sveitarfélags fyrir sig að ræða heldur miklu frekar heildstæða hugsun það er akkúrat í þeim anda sem tillagan er sett fram síðar í umsögn sambands íslenskra sveitarfélaga segir með leyfi forseta markmið vinnunnar ætti meðal annars að vera að greina bæði faglegar og fjárhagslegar hindranir að því markmiði sem fram kemur í þingsályktunartillögunni á grundvelli slíkrar greiningar kann síðar að vera ástæða til að hefja viðræður á milli ríkis og sveitarfélaga um leiðir til þess að innleiða slíka breytingu í áföngum slíkar viðræður gætu jafnframt verið liður í víðtækara samkomulagi milli ríkis og sveitarfélaga um áherslur í skólamálum eins og rakið er í umsögn frá átjándu apríl tvö þúsund og þrettán hér leggur samband sveitarfélaga því til að þessi umræða hér eða þessi tillaga sem lögð er hér fram til þingsályktunar að hún falli ágætlega að annarri stefnumótunarvinnu sem þegar er í farvatninu það er áherslur í skólamálum þegar á heildina er litið samband sveitarfélaga leggur líka áherslu á það að að borðinu þyrftu að koma fulltrúar fjölmargra aðila stjórnenda leikskóla foreldra dagforeldra atvinnulífs og stéttarfélaga og er það alveg í samræmi við það sem hér kemur fram í greinargerð með tillögunni ljóst er að verkefnið er mjög umfangsmikið og verður ekki unnið á stuttum tíma og ég tek undir þau orð sem fram koma í áliti eða í umsögn sambandsins

taki nokkrum breytingum og í stað þess að mennta og menningarmálaráðherra verði falið að skipa í samráði við innanríkisráðherra nefnd um þátttöku sveitarfélaganna og svo framvegis að þá álykti alþingi að fela mennta og menningarmálaráðherra í samráði við samband íslenskra sveitarfélaga að skipa verkefnisstjórn og síðan samráðsnefnd sem samband sveitarfélaga reifað nokkuð hér í sinni umsögn hvernig eigi að vera saman sett og mér finnst það vera mjög umfjöllunarinnar og skoðunarinnar virði að samband sveitarfélaga sé í raun og veru haldi um stýrið ásamt mennta og menningarmálaráðherra sem er ráðherra leikskólamála í þessu mikilvæga samstarfs og samþættingarverkefni en það yrði þá eitthvað sem háttvirt allsherjar og menntamálanefnd mundi skoða í framhaldinu ég vil líka nefna hér umsögn frá samtökum sjálfstæðra skóla sem fagna framkominni tillögu og telja raunar löngu tímabært að efla samþætta þjónustu fyrir foreldra með mjög ung börn og að það fari vel á því að stefna að því að samfara lengingu fæðingarorlofs verði sveitarfélög í stakk búin að bjóða leikskólaúrræði að loknu fæðingarorlofi loks segja samtökin að þau óski sérstaklega eftir að það verði litið til þeirrar þekkingar og reynslu sem samtökin búa yfir og rekstraraðilar þessara skóla sem hafa verið margir hverjir að sinna þessum aldurshópi að skipa fulltrúa í nefndina efnislegum stuðningi við málið en hafa áhyggjur af mönnun þessara leikskóla sem þarna yrði um að ræða þar sem um er jú að ræða yrði að ræða töluverða fjölgun leikskólakennara í starfi

en ekki síður hefur kennarasambandið líka áhyggjur af stöðu kjaramála leikskólakennara og það er eitthvað sem þarf auðvitað að taka til umfjöllunar samhliða virðulegi forseti tillagan er sett hér fram samhljóða þeirri sem var sett fram í september þar sem stutt er um liðið frá því að hún var send út til umsagna að þá er hún samhljóða og nánast óbreytt þannig að umsagnirnar sem komnar eru eiga við í raun og veru tillöguna sem hér er mælt fyrir og ætti þá að vera nefndinni til gagns við áframhaldandi vinnu það hefur verið verkefni og viðfangsefni okkar í vinstri hreyfingunni grænu framboði og raunar vinstri hreyfingarinnar með litlum starf í íslenskri pólitík að leggja áherslu á mikilvægi leikskólastigsins og það er mikilvægur þráður í vinstri stjórnmálum til langs tíma og ekki bara vegna mikilvægis jöfnunar aðstæðna fólks heldur líka eins kynjajafnréttissjónarmiða og mikilvægis þess að jafna stöðu kynjanna á vinnumarkaði en það sem er mikilvægast af öllu er auðvitað tækifæri ungra barna til að njóta leikskólavistunar og leikskólamenntunar vinstri hreyfingin grænt framboð lagði fram nokkrum sinnum á árunum tvö þúsund og þrjú til tvö þúsund og fimm þingsályktunartillögu um samstarf ríkis og sveitarfélaga um gjaldfrjálsan leikskóla og töluverð umræða hefur verið um það á sveitarstjórnarstiginu hversu mikil gjaldtakan eigi að vera á leikskólastiginu og kannski bara yfir höfuð sú umræða hvort almennt sé eðlilegt að taka há gjöld af foreldrum og fjölskyldum vegna þessarar þjónustu sem mætti kalla grunnþjónustu við höfum líka rætt um skólamáltíðir og stöðu þeirra við höfum líka rætt um frístundaheimili og gjaldtöku af þeim þetta eru auðvitað allt sama viðfangsefni sveitarfélaganna ég vil taka það fram að meiningin með þessari tillögu er alls ekkert að seilast inn á verksvið sveitarfélaga með nokkrum hætti heldur miklu frekar að skapa þennan samræðuvettvang og ég tek eftir því í umsögn sambands sveitarfélaga að sá skilningur er sameiginlegur að skapa samræðuvettvanginn því að meðan verið er að lengja fæðingarorlofið skref fyrir skref eins og enn þá er markmið ríkisvaldsins þangað til annað kemur í ljós ef svo heldur fram sem horfir þá er eðlilegt og æskilegt að sveitarfélögin sameinuð nálgist málið hinum megin frá þannig að öll sveitarfélögin verði reiðubúin þegar verður komið að því að lengja fæðingarorlofið og verði þá reiðubúin til þess að bjóða leikskólaúrræði strax að afloknu fæðingarorlofi í tillögunni sem hér er lögð fram er lagt til nefndin skili tillögum til ráðherra fyrir fyrsta febrúar tvö þúsund og fjórtán þannig að við gerum ráð fyrir að mennta og menningarmálaráðherra sem er ráðherra leikskólamála setji saman samstarfshóp til að kanna möguleika á skipulagðri nálgun þessa verkefnis sem hér er til umræðu setja það í skipulagðan og samhæfðan farveg ef svo má að orði komast í samráði við samband sveitarfélaga þau sveitarfélög sem eru lengst komin í þessum efnum og líka þau sem eru í dreifðari byggðum horfast í augu við allt aðra stöðu núna sem er verulega mismunandi eftir því hvar er borið niður en ég vona hér að það verði umræða um tillöguna og vænti þess að stjórnarmeirihlutinn taki þessu með opnum hug og bjartsýni og við setjum þetta